Het probleem alleen is dat een scheidsrechter scheidsrechtert in een spel waar spelregels voor zijn.

Je kunt niet onpartijdig zijn, als je niet weet waar je je aan moet houden. En waarom hebben we de spelregels voor een Europese toets van de grondrechten nog niet?

Durven we onze vrienden stevig aan te spreken? En het antwoord daarop is blijkbaar 'nee'. Maar waar we mekaar aanspreken op een begrotingstekort, horen we mekaar ook aan te spreken op respect voor vrije pers, op vrijheid van vereniging, op antidiscriminatie en dat gebeurt niet.

Voorzitter, dat kan niet.

De bestaande regels worden niet toegepast, omdat de politieke wil in de Raad en in dit Huis ontbreekt. Ik verwacht eigenlijk van u dat u daar nu eens een keer stappen voor onderneemt. Ik verwacht van het Lets voorzitterschap dat ze zelf het lef hebben om een evaluatie te doen.